Les ONG continuent de nous dire que la situation y reste inchangée, notamment au Darfour.

Je crains que la situation des droits de l'homme au Soudan ne soit sacrifiée sur l'autel des politiques migratoires européennes et des amis saoudiens, compte tenu du poids des troupes soudanaises au Yémen. Cela risque même de rendre encore plus difficile notre mission droits en décembre. Je le regrette sincèrement.